Ne tenant leur légitimité d'aucun peuple, il leur est évidemment difficile de ne pas mépriser les nations. J'ai relevé également l'incohérence de vos chiffres. Juste un exemple dans la communication de la Commission, vous annoncez 415 milliards d'euros supplémentaires pour le PIB de l'Union européenne alors que dans votre bible, qui est l'étude sur le coût de la non Europe, vous annonciez 520 milliards d'euros de gain. Cent milliards de différence entre les deux textes.

Voilà votre véritable ennemi la nation. Votre chimérique projet ne trouve plus d'écho nulle part. Même si nous reconnaissons l'importance du marché numérique et du potentiel économique qu'il représente, il ne faut jamais croire qu'il promet la lune.